Un plan de gestion bien mené dans un certain nombre de pays est tout à fait sain et cela ne peut pas nuire aux espèces, loin de là. Sachez que les chasseurs font tout ce qu'il peuvent pour préserver les espèces.

Cela, il n'y a que les chasseurs qui peuvent le faire. Alors, je voudrais bien quand même merci de ne pas couper le micro les chasseurs le font pour les espèces et pour